Ich möchte mich noch einmal ausdrücklich für die Diskussion bedanken. Ich möchte mir nur einen etwas kritischen Satz erlauben, wobei ich den Unterschied kenne zwischen der großen Anzahl von Abgeordneten und dem Europäischen Rat. Aber wir sind oft sehr kontroversieller Meinung und haben heftige Debatten, aber wir kommen wenigstens. Und wenn ich in diesen Sektor schaue, bedanke ich mich ausdrücklich bei jenen, die da sind, dafür dass sie da sind. Denn ich finde, ein Dialog mit einem Sessel ist nicht halb so interessant wie ein Dialog mit einem Abgeordneten. Deshalb bedanke ich mich bei jenen, die sich die Mühe gemacht haben, zu dieser Diskussion auch zu kommen, und betrachte das als ausgesprochene Ehre, Herr Präsident, hier eingeladen worden zu sein. Ich möchte zwei Punkte besonders herausstreichen. Erstens die Spaltung in Europa. Auch ich bin der Überzeugung, dass gerade ein Land wie Österreich, das in den neuen Mitgliedstaaten mit engen politischen, historischen, aktuellen Beziehungen, kulturellen Beziehungen, aber auch wirtschaftlichen Beziehungen, eine besondere Verpflichtung hat, und dass Sie haben das, Herr Abgeordneter, auch angesprochen wir uns sehr dafür einsetzen müssen, dass es nicht zu einem zweigeteilten Europa kommt Länder mit einer gemeinsamen Währung als

Ich bin für dieses gemeinsame Europa.

Das sage ich deshalb, weil ich überzeugt bin, dass dieser Finanzrahmen noch viele Diskussionen brauchen wird. Aber dass der Finanzrahmen ein Stück auf dem Weg dorthin ist, der heute bei der Diskussion so zum Ausdruck gekommen ist. Was hilft es uns, wenn wir uns über Maßnahmen wie Ausbildungsgarantie, Investitionen, Bekämpfung der Arbeitslosigkeit einig sind, wenn nicht die Mittel dafür vorhanden sind.

Nehmt doch endlich die Probleme, die es gibt, in die Hand, trefft doch endlich Entscheidungen für dieses Europa, zeigt doch, dass die Demokratie und ihre gewählten Vertreter in der Lage sind, Probleme zu lösen. Daher brauchen wir diese Ergebnisse und Antworten.

Stellen wir uns nur für eine Minute vor, wir hätten zugesehen, dass einige Länder insolvent werden im vergangenen Jahr.

Hätte es vielleicht jene Eigentümer von Finanzunternehmen getroffen, die vor der Krise oder vielleicht sogar während der Krise große Gewinne gemacht haben? Nein, es hätte die arbeitende Bevölkerung getroffen. Es hätte die Menschen getroffen, die dringend Hilfe und Unterstützung brauchen, und es hätte der Hoffnung für die Menschen in Europa auf eine gemeinsame Zukunft schweren Schaden zugefügt. Deshalb bin ich stolz darauf, dass kein Land insolvent geworden ist und dass wir manchmal spät, aber doch Maßnahmen getroffen und Schutzschirme gebaut haben. Ich möchte nur auch diese Diskussion verstanden wissen.

Ich möchte nur, dass Sie wissen, dass ich davon überzeugt bin, dass in einer gemeinsamen Arbeit zwischen den Institutionen Bedeutung der Kommission, Bedeutung der Institutionen der Europäischen Union, im Besonderen des Europäischen Parlaments und den verantwortlichen Regierungschefs, dass in einer gemeinsamen Lösung, in einer gemeinsamen Vorgangsweise die besten Konsequenzen aus der Finanzmarktkrise gezogen werden können für ein gemeinsames Europa, von dem nicht nur wir träumen, sondern von dem auch jene geträumt haben, die den Mut hatten, es zu beginnen, und von dem die jungen Leute in Zukunft sagen sollen Wir haben einen aktiven Beitrag dafür geleistet.